Hvala lepa. Jaz ne bom imel kakšnih patetičnih hvalospevov, tako kot smo jih poslušali do zdaj , ampak bom malo bolj kritičen. Kritičen do inštituta varuha človekovih pravic, za katerega se človek dostikrat vpraša, ali sploh je na mestu, kajti v glavnem zagovarja vse druge, razen slovenskih državljanov. Veliko je primerov, ko so slovenski državljani iskali pravico, pomoč, pa je niso dobili. Zato se človek vpraša, ali res varuh človekovih pravic, če že je, potrebuje štiri namestnike in potrebuje štirideset zaposlenih v svojem uradu? Dejstvo je, da človekove pravice je potrebno varovati vsem državljanom. Zdaj pa poslušamo samo, da je treba varovati samo v, razne, bi rekel tako obrobne skupine, marginalne skupine, invalide, a drugi nimamo pravice do varovanja človekovih pravic? Spoštovani kolegi, dajte malo pomisliti, kaj govorite, in nehajte s tako bedasto patetiko, ki ne sodi v ta krog. Jaz mislim, da o izvolitvi tako ali tako ni dvoma, to je jasno. Moram pa povedati, da k nam ta gospod se nam ni predstavil in o njegovih kompetencah lahko samo verjamemo po tistem, kar kar slišimo. Bomo videli, kako bo delal. Jaz kakšnega posebnega upanja nimam, kajti do zdaj še noben varuh človekovih pravic ni varoval človekovih pravic običajnih slovenskih državljanov. Pojdite malo po terenu, pojdite malo pogledat na na Koroško, pojdite na Štajersko, pojdite na Primorsko, v Brkine, pojdite pogledat, kakšno pomoč so dobili ti ljudje od varuha človekovih pravic, nobene. Imamo pa celo vrsto kakšne pravice imajo te, oni, tretji, deseti. Hecna je ta zadeva, in, če mislite, da je podoba demokratične države na tem, ali ima varuha človekovih pravic ali ga nima, se motite. Ta pozicija mora biti nekaj drugega. Mora biti tisto, kar do zdaj še noben varuh človekovih pravic ni bil. Bomo videli, kako bo delal, kako bo deloval, in, tudi v naši poslanski skupini ga bomo podprli. Enostavno zato, ker sem tako obljubil predsedniku države, gospodu Pahorju. Obljube je treba držati in mi v naši poslanski skupini jih držimo, tako kot le redko kdo tukaj noter.